Hvala za besedo predsedujoči, spoštovane prisotne, poslanke in poslanci, spoštovana ministrica. Izjemno visoke stopnje brezposelnosti mladih v Evropi zahtevajo takojšnje ukrepanje držav članic. Ena od prednostnih nalog je zagotovo večji odziv na potrebe trga dela in zagotavljanje mladim nemoten prehod iz šolanja v zaposlitev. V Slovenski demokratski stranki na tej seji predlagamo dva zakona, ki na eni strani pospešujeta zaposlovanje mladih, na drugi strani pa se s predlogom o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju omogoča tudi večja odzivnost na potrebe trga dela. Ni potrebno posebej poudarjati, da se vsi zavedamo, da pri nas šepamo na področju povezanosti izobraževalnega sistema in gospodarstva. Si si želimo povečano zaposlitveno aktivnost mladih ter hkrati zagotavljanje kadra za delo v gospodarskih družbah in obrtnih dejavnostih. S predlogom sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju želimo nadgraditi obstoječo zakonodajo na tem področju na način, da ob obstoječem sistemu izobraževanja omogočimo še tako imenovani dualni sistem. Le to pomeni, da si delodajalec sam vzgaja zanesljivi bodoči kader in tako skrbi za kakovost lastne proizvodnje oziroma storitve. Predlagane spremembe zakona omogočajo sobivanje tako sedanjega sistema izobraževanja kot bodočega dualnega sistema. Dualni sistem se bo uveljavil predvsem tam, kjer imamo uspešna podjetja. Kar sočasno pomeni dvig ogleda določenih poklicev, ki danes med mladimi več niso priljubljeni ali jih ne poznajo dobro. Hkrati se vajencem omogoči, da se jim čas praktičnega izobraževanja šteje v delovno dobo, kar bo dodatna spodbuda mladim za odločitev za poklicno izobraževanje. Gospodarska kriza kriza zaposlenosti ter padec konkurenčnosti se niso tako ostro odrazili v državah z dobrim poklicnim šolstvom. Država je z uveljavljenimi sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot so Nemčija, Danska, Nizozemska in Avstrija, je brezposelnost med mladimi nižja. To ugotovitev potrjuje Evropska komisija že v v letu dva tisoč trinajst v pregledu zaposlovanja in socialnih razmer v Evropi, ki kaže, da so vajeništva in pripravništva pogosto odskočna deska za stalno zaposlitev. V Slovenski demokratski stranki menimo, da danes vajeništvo postaja priložnost, ob tem pa tudi Evropska unija namenja znatna sredstva za to. Evropska komisija je leta dva tisoč trinajst začela z evropsko koalicijo vajeništva, ki bo pomagala v boju proti brezposelnosti mladih z izboljšanjem kakovosti in ponudbe vajeništva v Evropski uniji. Pri tem so pozvali vse deležnike, da se vključijo v evropsko koalicijo za vajeništva in prispevajo k obveznejšemu in boljšemu vajeništvu v Evropi. Zaradi stanja na področju poklicnega izobraževanja v Sloveniji in tudi zaradi pozitivnega odnosa EU do vajeništva, saj se namenja vedno več evropskih sredstev za razvoj in financiranje vajeništva, je Slovenska demokratska stranka podobno besedilo zakona o poklicnem izobraževanju vložila že marca dva tisoč štirinajst v času vlade Alenke Bratušek. Danes, v času vlade Mira Cerarja, bi pričakovali, da vlada, ki se zavzema za večjo zaposlitev mladih, za večjo povezovanje izobraževanja in gospodarstva, danes, ko ministrica za izobraževanje verjame v uspeh dualnega sistema, da bo ta vladna koalicija bolje razumela sistem vajeništva in njegov pomen. Zlasti o pomembnosti, ki ga temu vprašanju posveča Evropska unija. Tako na načelni ravni kot s finančnimi spodbudami. Zato toliko bolj čudi mnenje vlade z zatrjevanjem, da je zakon, ki ga vlaga Slovenska demokratska stranka, nedodelan in da ima vlada boljše ideje in predvsem bolj celovite rešitve. Dosedanje zakonske rešitve o poklicnem šolstvu so bile dobra podlaga, ne pa zadostne za današnji čas. Zato so ključne rešitve dopolnjene. Urejeno je drugačno nagrajevanje vajencev njihov čas prebit na delovnem mestu pa se šteje v delovno dobo. Prav tako predlog uvaja možnost vajeništva za odrasle brezposelne in uvaja možnost nadaljevanja praktičnega dela kljub negativni oceni v teoretičnem delu, ki jo ima možnost popraviti do konca šolanja. Dualni sistem omogoča, da bodo mladi v izobraževanju videli smisel. Smisel bodo videli predvsem takrat, ko bodo z izbrano smerjo izobraževanja zadovoljni in ko bodo imeli možnost zaposlitev po končanju študija oziroma šolanja. Hkrati pa to za državo pomeni tudi zmanjšanje števila fiktivno vpisanih v sisteme izobraževanja. Pred nekaj dnevi smo se na odboru za delo, družino, socialne zadeve, invalide seznanili s poročilom Unicefa in Inštituta za socialno varstvo Slovenije. Oba dokumenta opozarjata na povečanje stopnje revščine med otroci ter na povečano število brezposelnih mladih, starih med petnajst in štiriindvajset let. O poročilih smo prejeli predloge oziroma priporočila, ki bi lahko spremenili zaskrbljujoče stanje. Eden izmed njih je tudi uvajanje različnih oblik vajeništva. Tudi te organizacije menijo, da ima vajeništvo ključno vlogo v boju proti brezposelnosti mladih, saj z njimi mladi pridobivajo spretnost in izkušnje, ki jih iščejo delodajalci. Slovenski demokratski stranki upamo, da ne bo ob sprejemanju predloga o spremembah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ponovno spet preveč besed v smislu: "Se strinjamo, podpiramo dualni sistem, se zavedamo, bomo proučili, predlagali boljšo rešitev, bolj sistemsko rešitev." Čas namreč teče. Brezposelnost med mladimi narašča, številni mladi zaradi nezmožnosti zaposlitve v Sloveniji odhaja v tujino. Zato bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vsekakor podprli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.